Condamn și eu, la rândul meu, discriminarea pe criterii de castă, care perpetuează sărăcia și lipsa de șanse pentru numeroși indieni. Din păcate, femeile sunt de două ori discriminate, pentru non apartenența la castă și pentru că sunt femei, cum este cazul dalitelor. Acestea sunt adesea victimele marginalizării, relelor tratamente și violurilor, fără a avea posibilitatea unui acces real și eficient la justiție. Este o situație pe care autoritățile indiene au datoria să o remedieze, mai ales că e vorba de un segment major de populație 1 din 6 indieni este dalit, adică exclus din sistemul castelor. De fapt, India trebuie să asigure aplicarea propriei Constituții, care interzice discriminarea de castă, și să determine respectarea cotelor de reprezentare, care au îmbunătățit situația daliților, cum este cazul în materie de locuri de muncă. Cred, de asemenea, că este important ca Uniunea Europeană, mai ales prin Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și prin Reprezentantul special pentru drepturile omului, să dezvolte o nouă strategie împotriva acestor discriminări, iar statele membre să includă în dialogul lor cu autoritățile indiene această temă, pentru a le determina să adopte programe concrete.